ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um að draga til baka umsókn íslands um aðild að evrópusambandinu að lokinni þessari umræðu hér óska ég eftir að þessi þingsályktunartillaga fari til umræðu og afgreiðslu inni í utanríkismálanefnd alþingis efnislega er þetta tiltölulega einföld þingsályktunartillaga þar sem lagt er til að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að draga til baka umsókn íslands um aðild að evrópusambandinu forsaga málsins ætti að vera flestum hér innandyra kunnug en það var þann sextánda júlí tvö þúsund og níu sem alþingi ályktaði að fela ríkisstjórninni að sækja um aðild íslands að evrópusambandinu það var mikil umræða um þetta mál hér í þinginu og hefur verið í samfélaginu frá þeim tíma það er mat okkar flutningsmanna að þessari tillögu að þetta ferli allt saman sé á ákveðnum misskilningi byggt og í rauninni farið á stað á röngum forsendum ljóst var af umræðunum hér í þinginu á þeim tíma að ýmsir þeir þingmenn sem hér töluðu töldu að það væri hægt að fara í svokallaðar könnunarviðræður við evrópusambandið frá þessum tíma hefur mikið verið rætt um þetta og meðal annars hvatt til þess af hálfu utanríkisráðherra að tillaga sem þessi kæmi

ég vonast til þess að þessi tillaga fái vandaða og umfangsmikla meðferð inni í utanríkismálanefnd það hefur yfirleitt verið þannig þegar teknar eru stórar ákvarðanir varðandi utanríkisstefnu þjóðarinnar að það reynt að koma málum þannig fyrir að það sé breið samstaða um slíkar grundvallarbreytingar og grundvallarstefnubreytingar í þessu máli var svo ekki við þekkjum það hvernig ýmsir aðilar hafa lýst því að það var reynt að beita þá þrýstingi við atkvæðagreiðsluna hér í þinginu og við þekkjum það hvernig þingmenn vinstri grænna hafa lýst því yfir að gengið sé þvert gegn stefnu flokksins í þessu máli vegna þess að það sé krafa samfylkingarinnar í stjórnarsamstarfi þessar forsendur að baki þessari umsókn eru ekki mjög sterkar vegna þess að almennt er það svo þegar ríki sækja um aðild að evrópusambandinu er það gert vegna þess að ráðandi aðilar innan þess ríkis hafa þá skoðun að það sé hagsmunum þjóðarinnar fyrir bestu að gana inn í evrópusambandið sú forsenda liggur ekki fyrir í þessu máli þess vegna er ferlið allt saman frekar undarlegt og ljóst að ýmsir aðilar úti í brussel eru hálf hissa á því hvernig á málum er haldið hér heima og með hvaða hætti stjórnvöld á íslandi nálgast þessa umsókn það verður að horfa á málið bara eins og það er í þessari stöðu menn eru ekki með mikla sannfæringu fyrir því að það séu mikil heilindi á bak við þessa umsókn og þetta ferli allt saman þess vegna teljum við flutningsmenn tillögunnar rétt einfaldlega að draga umsóknina til baka og menn geta þá ef einhvern tímann verður til þess pólitískur meiri hluti hér í þinginu og víðtæk vissa um að þetta sé rétt stefna að ganga inn í evrópusambandið af hálfu íslands er hægt að leggja bara umsókn á þeim forsendum sem er svona venjulega það sem þjóðríki gera þegar þau eru að sækja um aðild að evrópusambandinu ein helsta röksemdin fyrir því

að þá og við það ættum við aðgang að evrunni því var haldið fram á að þetta væri leiðin til að koma hér á efnahagslegum stöðugleika og ná í nýjan gjaldmiðil á tiltölulega fljótvirkan og einfaldan hátt mikil umræða hefur átt sér stað um gjaldmiðilsmálin frá þeim tíma og kom fram í fyrirspurn minni til þáverandi hæstvirtur viðskiptaráðherra á sínum tíma gylfa magnússonar að það væri um það bil fimmtán ár að hald mati að mati ráðherrans þangað til ísland mundi uppfylla skilyrði til að taka upp evru nú er það svo að þau lönd sem sækja um að taka upp þann gjaldmiðil þurfa að uppfylla hin svokölluðu maastricht skilyrði

leysa okkar efnahagsvandamál við þurfum að gera það sjálf það verður erfitt mun taka tíma og við eigum að einbeita okkur að því verkefni ein helsta ástæðan fyrir því að þessi tillaga er lögð fram hér er sú að flutningsmenn tillögunnar telja forgangsröðunina við það að vera að eyða bæði tíma peningum og kröftum stjórnsýslunnar og íslenska ríkisins í umsókn á þessum tímapunkti á þessum röngu forsendum vera ranga forgangsröðun við teljum að þetta sé ekki það sem við eigum að vera að einbeita okkur að núna við teljum að kröftum stjórnsýslunnar væri betur varið í það að reyna að byggja sjálf upp okkar efnahagslíf og fjármunum þeim miklu fjármunum sem eytt er í þetta ferli sé betur varið í önnur verkefni reyndar hefur verið talsvert erfitt að fá upp á borðið og fá það fram frá hæstvirtum utanríkisráðherra hvers miklum fjármunum er verið að eyða í þetta aðildarferli og aðlögunarferlið sem er í gangi það hafa fjölmargir þingmenn beint mjög mörgum og ólíkum en samt efnislega samhljóða fyrirspurnum til hæstvirts utanríkisráðherra um kostnaðinn við þetta ferli en engu að síður liggur það ekki fyrir miðað við þegar allt er lagt saman sem hægt er að grafa upp undir hinum ólíkum liðum fjárlaganna og þeim óljósu svörum sem okkur hafa birst hér í þinginu er það okkar mat að kostnaður ríkisins er að minnsta kosti sjö milljarðar króna og við teljum einfaldlega að þessum fjármunum sé betur varið til brýnna verkefna í þágu íslensks samfélags og í ljósi þeirrar stöðu sem íslenskur ríkissjóður er í teljum við óverjandi að eyða þessum fjármunum í þetta verkefni sem sérstaklega vegna þess að enginn raunverulegur pólitískur vilji er á bak við þessa umsókn nema af hálfu þingmanna samfylkingarinnar og það einfaldlega dugar ekki til til þess að hér sé einhver breið sátt og breið samstaða um það að fara þessa leið þá er ljóst að evrópusambandið stendur frammi fyrir mjög stórum úrlausnarefnum það hefur hrikt aðeins í stoðunum þar varðandi stjórnun efnahagsmála og það er svo sem

samfélagið hérna í álfunni það hefur verið mikil umræða um myntina sjálfa og þau lönd sem eru að sækja um aðild að evrópusambandinu og eins hefur verið mikil umræða um það hvert evrópusambandið er að stefna og hvert það er að þróast meðan það er ekki ljóst hvert stefnir af hálfu evrópusambandsins tel ég að við eigum ekki erindi inn í sambandið það er ljóst miðað við umræðuna að sambandið mun væntanlega taka grundvallarbreytingum á næstu missirum og ég tel einfaldlega að það væri gáfulegra fyrir íslenska þjóð að bíða eftir því á þessum miklu

að við teljum eða flokkurinn og landsfundur flokksins telur hagsmunum íslands betur borgið utan e s b en innan jafnframt liggur fyrir skýr ályktun landsfundar sjálfstæðisflokksins frá því í sumar að draga beri umsóknina að evrópusambandinu til baka þannig að það er algjörlega skýr stefna á þeim bænum sem birtist meðal annars í þessari tillögu hér engu að síður eru skiptar skoðanir um það hvort klára eigi þetta aðlögunarferli sem við stöndum í eða ekki

en aðrir hafa haldið því fram hér og mun væntanlega koma fram hér í umræðunni

kassanum ég vil einfaldlega segja að það liggur alveg fyrir hvað það er sem mun koma upp úr kassanum því við vitum hvað evrópusambandið er og hvað evrópusambandið stendur fyrir þannig að það þarf ekkert að vera að eyða miklum tíma hvað þá fjármunum í að komast að því ég tel að það sé einfaldlega rangt að eyða orku í þetta núna menn hafa fullyrt hér fjálglega að það verði mjög mikið um undanþágur okkur til handa frá regluverki evrópusambandsins að við munum einfaldlega á einhverjum tímapunkti vera orðin alráð varðandi fiskveiðistjórnarkerfi evrópusambandsins og svo framvegis og fleiri ummæli hafa fallið í þessa veru þetta er einfaldlega þannig að evrópusambandið er til það hefur ákveðið regluverk við eigum að geta gert okkur ágætlega grein fyrir því með því að lesa meðal annars heimasíðu evrópusambandsins fyrir hvað það stendur og einfaldlega

kjölfar þess í þá átt sem ísland vill því miður er það ekki þannig það þarf að ræða þetta mál á þessum nótum frú forseti þegar öllu er á botninn hvolft eru væntanlega ólíkar skoðanir um það hvort draga beri umsóknina til baka þær byggja væntanlega annars vegar á því að menn eru annað hvort búnir að móta sér afstöðu fyrir fram hvort þeir vilji ganga inn í evrópusambandið eða ekki á hinn bóginn ganga þær væntanlega út á það að menn vilja klára ferlið sem lagt er af stað eða finnst tilgangslaust að gera það eins og flutningsmönnum þykir og þykir væntanlega rétt að eyða tíma peningum og kröftum stjórnsýslunnar í einhver önnur verkefni sem brýnni eru í ljósi efnahagsástands